Nie wiemy, czy jest zgodne z konstytucją, bo pani premier Szydło jest tą osobą, która wydała polecenie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, i od tego zaczęło się łamanie w Polsce konstytucji i łamanie w Polsce praworządności. Jest także osobą, która nie jest bezstronna w tej sprawie, gdyż to w jej sprawie toczą się przypadki takie jak 26 przesłuchań Bogu ducha winnego Sebastiana K.,